Le Nigeria est encore incapable d'assumer ses fonctions régaliennes, dont notamment la protection de ses citoyens. Son autorité est régulièrement minée par des factions agissant soit au service de l'intégrisme islamique, soit au service de la violence dont sont victimes les minorités religieuses et ethniques. Il y a lieu de rappeler cependant que le Nigeria n'est pas un État privé de ressources. Celles ci, et notamment la manne pétrolière, ne sont pas ou mal affectées aux besoins de la population. Les mesures approuvées par la Commission pour remédier à l'instabilité dans le delta du Niger, pour oeuvrer à l'amélioration de la gouvernance, pour apporter le soutien aux mesures anti corruption, et j'en passe, sont certes pertinentes et utiles mais la responsabilité incombe au premier chef aux autorités du Nigeria.